Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem! Zdaj ... Za začetek bom najprej nekaj prebral, zato da bomo vedeli, o čem govorimo. Izpisal sem si programska izhodišča, ki jih imate v koalicijskih sporazumu napisana, in med drugim piše tako, ne: "Dosledno spoštovanje načel pravne države s poudarkom na resnični enakosti pred zakonom, ki ni odvisno od politične, ekonomske ali drugih oblik družbene moči posameznika, spoštovanje pravic vsakega posameznika na eni in prevzemanje dolžnosti ter odgovornosti na drugi strani." Zdaj, to ste si zapisali. Tudi veliko govora v predvolilnih pa tudi povolilnih časih je bilo o tem, da je treba zakonodajo, ustavo spoštovati. Ne nazadnje so vsi ministri zaprisegli, da spoštujejo ustavo, tudi predsednik vlade je to storil v parlamentu pred nami. Na drugi strani pa imamo odločbo ustavnega sodišča, ki je najvišji sodni organ v tej državi, ki je neke stvari zapisal, kot sami ugotavljate, že štiri leta pred tem in sami ugotavljate, da je nedopustno, da se to na neki način toliko časa vleče v smislu izvršitve in ureditve. Zdaj ... Prej smo poslušali od bivšega predsednika tega državnega zbora, ki ga jaz zelo spoštujem, sem bil pa zelo presenečen, ker je naše poskuse, da se zadeva, ki jo ustavno sodišče opredelilo v svoji ustavni odločbi, uredi, ocenil kot zlorabo postopkov. Vidim, da ne posluša. Upam, da si bo kasneje stvar ogledal. Mi je pa zelo žal, ker, kot sem rekel, ga zelo spoštujem, tudi vem, da mu je verjetno zadeva šla, kajti če je bil predsednik štjri leta in je spoštoval poslovnik in vso zakonodajo, ve, da ne gre za nikakršno zlorabo, niti poslovnika niti procedur, ničesar. Mi smo dolžni kot poslanci stvari, ki jih ustavno sodišče naloži državnemu zboru, tudi rešiti. Mislim, da ima on veliko več odgovornosti in slabe vesti, kajti štiri leta bi lahko kot najbolj odgovoren med nami tudi bolj aktivno reševal to zadevo. Tudi sedaj je v svoji razpravi za mene zelo, bi rekel, pragmatično povedal, da gre za politično odločitev. Se pravi, v tem državnem zboru od zdaj naprej, tudi ko bojo pravnoformalno veljavne stvari prihajale na mizo, ki jih bo ustavno sodišče opredelilo, tega ne bomo spoštovali, ampak se bomo na osnovi neke politične opredelitve odločali, ali nekaj spoštujemo ali ne. To je bilo zame nekaj novega. Sicer sem navajen pri pravnikih, da deset pravnikov, deset mnenj, ampak vseeno, od nekoga, ki je vodil državni zbor, nisem pričakoval takega tolmačenja, kar s tam je razvrednotil ustavno sodišče, razvrednotil je državni zbor, postavil vso zadevo nazaj na nivo čiste politizacije, ne pa spoštovanja nekih pravnih načel, za katera se ves čas tako zavzema. Prej ste govorili o tem, da bi prejšnji mandat novela zadevo rešila. Res je bilo nekaj novel v tej proceduri, vendar se je treba sprijazniti s tem, da v prejšnjem mandatu je imela koalicija dvotretjinsko večino in je imela vse možnosti, da zadevo uredi po svoji podobi, se reče, pa tega ni uredila in je prepustila zadevo naslednjemu mandatu. Zdaj, ves čas tudi opozarjate na to, da je več ustavnih odločb, ki ležijo neuresničene. To drži, vendar pri tej ustavni odločbi so se vsi akterji, tako prejšnji kot zdajšnji, javno zavezovali, da ko bodo prevzeli vajeti v svoje roke, bojo te stvari uredili. In ko je prvič prišla na mizo rešitev, ki bi to ustavno odločbo izvršila, so svojo besedo pojedli. To pa je velika razlika napram ostalim ustavnim odločbam za katere se niti javnost niti kdo drug ne sprašuje, zakaj niso izvedene, pri tej ustavni odločbi je pa tako prejšnji predsednik vlade kot zdajšnji predsednik vlade javno zagotavljal, na različnih nivojih, v medijih, da je treba ustavne odločbe spoštovati in jih tudi izvršiti, kajti v nasprotnem primeru negiramo tako sodišča na vseh stopnjah, kajti ustavno sodišče je najvišje, ampak s tem dajemo signal, da ne spoštujemo sodišč. In zdaj ... Vi ste prej govorili o tam, da pozivamo državljane, da tega ne spoštujejo. Ni res. To so izjave vašega zdajšnjega predsednika, ki je v intervjuju dejal, da je potrebno vse sodbe spoštovati, in če je ustavno sodišče reklo, da moramo to uresničiti, moramo uresničiti, če hočemo dati signal, da spoštujemo sodišča. To vi govorite, ne mi. In mi smo vam prinesli na mizo zakon, ki to rešuje. Nič več. Gre za prvo branje in za možnost, da ga v naslednjih fazah tudi dopolnimo, izboljšamo, če hočete, in tako naprej. Tudi naslednja faza obravnave se lahko zamika, vendar če vi niti prve faze ne želite izvesti, pomeni, da ne spoštujete sodišč. In glede na izjave vašega predsednika to pomeni nespoštovanje sodišč, v množini, kar pomeni, da tudi državljani niso dolžni spoštovati sodišč. To je pa dejstvo. To vi govorite. In to je nevaren precedens. Zato je ta ustavna odločba toliko bolj pomembna od ostalih, ko so se vsi akterji, ki so bili o tej temi vprašani in v predvolilnem času in že v času, ko so nastopil svojo funkcijo, zagotovili, da bodo zadeve uredili. To je pa velika razlika. Nekdo se pred nami zaveže, na ustavo, da bo spoštoval ustavni red in pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, v naslednjem koraku pa to negira. In tule je problem in upam, da se ga zavedate.